Señor Presidente, las relaciones pesqueras entre la Unión y Mauritania tienen casi tres décadas. El presente Protocolo, suscrito por la Comisión y autorizado después por el Consejo, es el más importante de la Unión Europea contempla nueve categorías de pesca y afecta a 102 buques de once Estados miembros. El Protocolo establece condiciones económicas y técnicas restrictivas y ha provocado la expulsión de la flota cefalopodera europea de aguas mauritanas, con gran impacto en Galicia y en Canarias pese a ello, ha mantenido la contrapartida financiera pública y casi triplicado la privada. Desde la firma del Protocolo se han producido mejoras, pero el balance no es satisfactorio al no corregir los enormes desequilibrios planteados. En la primera reunión del comité mixto, celebrada en París en febrero del presente año, se produjeron avances en la pesca atunera, pelágica y marisquera, y se encauzaron aspectos sobre pesca demersal y de crustáceos. A pesar de ello, la Comisión de Pesca votó en contra. En la segunda reunión del comité mixto, se constató la infrautilización de las categorías de gambas y congeladores industriales y se introdujeron mejoras en sus condiciones, así como en determinados aspectos técnicos y de control. Sin embargo, no se incluyó la participación de la flota europea en las campañas experimentales, tal y como se había demandado. Para un gallego europeísta es imposible apoyar un acuerdo que sacrifica injustamente la flota cefalopodera y ocasiona un impacto económico y social tan traumático en su tierra. Es inaceptable un comportamiento tan poco transparente, desproporcionado y lesivo. La flota europea representa solamente el 6 de las capturas de pulpo y no compite con la flota artesanal mauritana. Pese a su expulsión, las flotas industriales continúan faenando, el porcentaje de capturas accesorias de cefalópodos aumenta, y también las importaciones. Quienes opten por la ratificación para evitar males mayores deben ser conscientes de que adoptan una decisión dolorosa que no sitúa las relaciones pesqueras con Mauritania en una senda de sostenibilidad. Por eso, cualquiera que sea el resultado habrá que trabajar por un nuevo protocolo distinto y satisfactorio.